Pane komisaři, já samozřejmě, nebo všichni vítáme, že Komise reagovala na ten tragický případ s lékem Mediator a že navrhla větší informační povinnosti členských států při stahování léků z trhu. A také posílení koordinační role Evropské agentury pro léčivé přípravky.

Podporuji také zveřejňování důvodů při zamítnutí autorizace pro uvádění léků na trh.

Jako příklad uvedu podvodné katalogové společnosti, kde i přes petice evropských občanů, interpelace a usnesení Evropského parlamentu je Komise stále neschopná zjednat nápravu.